herra forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla í tilefni þess að þrjátíu ár voru liðin frá því að fyrstu lögin um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla voru samþykkt frá alþingi var skipuð nefnd til þess að endurskoða efni laga númer níutíu og sex tvö þúsund undir forustu guðrúnar erlendsdóttur fyrrverandi hæstaréttardómara nefndina skipuðu fulltrúar þeirra þingflokka sem áttu sæti hér á alþingi á síðasta kjörtímabili en nefndin skilaði drögum að frumvarpi til þáv félagsmálaráðherra í mars síðastliðinn ég legg því mikla áherslu á að hér er um þverpólitíska sátt að ræða um efni frumvarps þessa sem byggist í meginatriðum á þeim drögum sem nefndin skilaði af sér ákveðnar breytingar hafa þó verið gerðar þar sem meðal annars er höfð hliðsjón af þeim umsóknum og athugasemdum sem bárust ráðuneytinu í gegnum heimasíðu þess eða með öðrum hætti

og eru þar af leiðandi nauðsynlegar reynslan af eldri löggjöf um sama efni hefur fært okkur sannanir um að mikilvægt er að kveðið sé fastar að orði í lögum um réttindi og skyldur þeirra sem gæta eiga að jafnrétti kynjanna en gert hefur verið fram til þessa hvort sem það er á vinnumarkaði eða á öðrum sviðum samfélagsins sem dæmi er það í mínum huga algjörlega óásættanlegt að hér sé við lýði kynbundinn launamunur án þess að nokkuð sé að gert fyrir utan aðgerðir ríkisvaldsins sem hafa litlu skilað eins og til dæmis áminningar í formi bréfa til forsvarsmanna fyrirtækja og stofnana og gerð veggspjalda þar sem minnt er á ákvæði jafnréttislaga staðreyndin er sú að bann við mismunun í launum karla og kvenna hefur verið í íslenskum lögum allt frá því árið nítján hundruð sextíu og einn sá munur viðgengst enn og of margir líta á það sem óumbreytanlega staðreynd þar sem þetta er orðið daglegt brauð að fá slíkar fregnir úr könnunum nokkrum sinnum á ári frá hinum rúmu aðilum sem láta sig þessi mál varða minni ég á í því sambandi að fyrrverandi félagsmálaráðherra kynnti hér á alþingi fyrir rétt rúmu ári síðan um könnun á launamun kynjanna þar sem niðurstaðan var sú að ekkert hefði þokast í að loka þessum launamun í heil tólf ár hér er því um algjöra stöðnun að ræða það er líka umhugsunarefni að þegar könnun sem gerð var á viðhorfum íslenskra ungmenna á aldrinum átján til tuttugu ára leiðir í ljós að í átta tilfellum af tíu reikna karlar með hærri launum fyrir tiltekin störf en konur því er ljóst að mjög mikilvægt er að jafnréttis kynjanna sé gætt í skóla og uppeldisstarfi og því starfi sé fylgt vel eftir er þess vegna lagt til með frumvarpi þessu að sérstakur jafnréttisráðgjafi sé starfandi innan menntamálaráðuneytisins virðulegi forseti ég tel að menn hefðu af því áhyggjur væri þetta raunin á fleiri sviðum samfélagsins þar sem löggjafarvaldið hefur látið málið til sín taka og lagt blátt bann við tiltekinni háttsemi væri þetta á öðru sviði mætti segja mér að menn hefðu látið sig þessi mál varða áður en þau hefðu fengið að grassera í fleiri áratugi án þess að tekið væri af hörku á hlutunum nefni ég hér dæmi samkeppnismálin og fjármálamarkaðinn þar sem settar hafa verið á laggirnar virkar eftirlitsstofnanir sem meðal annars hafa heimildir til að leggja á stjórnvaldssektir við brot á þeim lögum sem þær eiga að hafa eftirlit með jafnréttismál eru mannréttindamál sem er sýnd fullkomin óvirðing ef eftirfylgni með þeim er virt að vettugi eða sett margfalt neðar í forgangsröðun um virkt eftirlit í löggjöf en til dæmis samkeppnis eða fjármálalöggjöfin þessu er brýnt að breyta og ég tel að tími sé kominn til þess að jafnréttislögin fái þann sess í samfélaginu að menn sjái að sér og virði ákvæði þeirra og líti á það sem mjög jákvæðan þátt í samfélagsþróuninni bæði fyrir fjölskyldu og atvinnulíf og í raun keppikefli að ákvæði jafnréttislaga sé framfylgt

standa vonir mína því til að frumvarp þetta sé þess efnis að það geti orðið liður í að styrkja okkur enn frekar í baráttunni um að koma á jafnrétti kynjanna í íslensku samfélagi sem tekið hefur alveg ótrúlega langan tíma svo að það megi verða er lagt til að jafnréttisstofu verði veittar ríkari heimildir til að hafa eftirlit með framkvæmd laganna að viðlögðum dagsektum í vissum tilvikum að hámarki fimmtíu þúsund krónur á dag til samanburðar má nefna að í lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi geta dagsektir numið allt að einni milljón króna á sólarhring þannig að þetta hljóta að teljast sanngjarnar sektir er meðal annars gert ráð fyrir að jafnréttisstofa fái frekari eftirlitsheimildir með gerð jafnréttisáætlana eða samþættingu kynjasjónarmiða í starfsmannastefnu hjá fyrirtækjum og stofnunum með fleiri en tuttugu og fimm starfsmenn enn fremur er lagt til að þessi fyrirtæki og stofnanir geri sér framkvæmdaáætlun um hvernig fylgja beri jafnréttisáætlunum þeirra eftir eða eftir atvikum samþættingu kynjasjónarmiða í starfsmannastefnu er við það miðað að þessi fyrirtæki og stofnanir afhendi afrit af jafnréttisáætlun eða starfsmannastefnu ásamt framkvæmdaáætlunum óski jafnréttisstofa eftir því ákvæði um gerð jafnréttisáætlana eða samþættingu kynjasjónarmiða í starfsmannastefnu hefur verið í lögum frá árinu tvö þúsund en það verður að teljast ágætur aðlögunartími fyrir fyrirtæki og stofnanir til að laga sig að breyttum áherslum áður en virku eftirliti verður komið á það er jafnframt ekki að ástæðulausu að lögð eru til slíkt eftirlitsúrræði þar sem reynslan hefur verið sú að ekki hafi öll þau fyrirtæki og stofnanir sem hlut eiga gert sér slíkar áætlanir tölum úr könnunum sem hafa verið gerðar ber ekki saman um hversu mörg fyrirtæki og stofnanir hafi gert sér slíkar áætlanir en þær sem hafa sýnt bestu niðurstöðurnar sýna að rétt rúmlega helmingur hafi gert sér slíkar áætlanir enn fremur hafa fyrirtæki því miður ekki virt það þegar jafnréttisstofa hefur leitað til þeirra um upplýsingar á grundvelli gildandi laga sem dæmi nefni ég hér könnun sem félagsmálaráðuneytið og jafnréttisstofa stóðu fyrir meðal fyrirtækja og stofnana með fleiri en tuttugu og fimm starfsmenn á árinu tvö þúsund og fjögur samtals tóku hundrað fjörutíu og sex fyrirtæki og stofnanir þátt í könnuninni af þeim átta hundruð áttatíu og sjö sem leitað var til eða um sextán og hálft prósent mér sýnist því ekki vanþörf á að komið sé á virku eftirliti með framkvæmd laga um jafnrétti kynjanna að mínu mati eru jafnréttisáætlanir góð tæki sem fyrirtæki og stofnanir ættu að nýta sér til að koma á jafnrétti kynjanna innan sinna raða slíkar áætlanir eru vel til þess fallnar að greina stöðuna á vinnustöðunum setja sér markmið í átt að frekara jafnrétti og leita lausna á þeim vandamálum sem fram koma á leiðinni að jafnréttinu þetta eru einmitt ekki óþarfa sem tímasóun er að gera sem virðist vera nokkuð útbreiddur misskilningur manna á meðal fyrirtæki sem ná árangri setja sér markmið og vinna áætlanagerð til að ná því fram það er því rökrétt að líka sé fylgt áætlunum um hvernig ná eigi jafnréttismarkmiðum fyrirtækja ef ná á árangri það er ekki síður ávinningur fyrirtækjanna sjálfra en einstaklinga að við náum þeim árangri vil ég þá nefna að fyrir stuttu sat ég fund norrænna jafnréttisráðherra í finnlandi á þeim fundi kynnti framkvæmdastjóri norrænu rannsóknastofnunarinnar í kynjafræðum niðurstöðu nýrrar rannsóknar sem sýnir að fjöldi kvenna í stjórnum fyrirtækja í finnlandi hefur áhrif á afkomu fyrirtækjanna rannsóknin sýnir að fyrirtæki undir stjórn kvenna skila tíu prósentum meira arði en fyrirtæki undir stjórn karla en þessi rannsókn náði til fjórtán þúsund fyrirtækja það er allra fyrirtækja í finnlandi með fleiri en tíu starfsmenn þetta kemur heim og saman við rannsókn sem gerð var í bandaríkjunum þar sem fram kom að þar sem konur stjórna er afkoma fyrirtækja betri og arðsemi eigin fjár meiri í þessu frumvarpi eru jafnréttisstofu veittar auknar heimildir til öflunar gagna hjá fyrirtækjum og stofnunum í tilvikum þegar rökstuddur grunur liggur fyrir um brot á lögunum og þá eingöngu í þeim tilgangi að meta hvort ástæða sé til að óska eftir því að kærunefnd jafnréttismála taki málið til meðferðar er hlutaðeigandi þá skylt að afhenda jafnréttisstofu umbeðin gögn innan hæfilegs frests en verði ekki orðið við þeirri beiðni er stofnuninni heimilt að leggja á dagsektir þar til gögnin verða afhent það sem ég tel eitt af lykilatriðunum í nýmælum frumvarpsins er að úrskurðir kærunefndar jafnréttismála verði gerðir bindandi fyrir málsaðila í stað álita áður með þessu er verið að gefa niðurstöðum nefndarinnar meira vægi og treysta því á að farið sé eftir þeim þessi framkvæmd hefur verið við lýði á hinum norðurlöndunum og nefni ég danmörku og noreg sem dæmi en þar er talið að þessi háttur hafi skipt miklu máli enn fremur vil ég minna hér á að íslensk stjórnvöld hafa fengið athugasemdir frá sérfræðinganefndinni er starfa á grundvelli samningsins um afnám allrar mismununar gegn konum um það efni að ákvarðanir kærunefndar séu ekki bindandi það er jafnframt mat mitt að þýðingarmikið er að jafnréttisstofu séu færðar heimildir til að fylgja því eftir að aðilar sem úrskurðir kærunefndarinnar beinast að fari að niðurstöðum nefndanna komi um það beiðni frá aðila máls mun jafnréttisstofa þá eftir því sem við á beina fyrirmælum um viðunandi úrbætur í samræmi við niðurstöður kærunefndarinnar að viðlögðum dagsektum verði ekki farið að fyrirmælum innan hæfilegs frests má segja að þessi heimild jafnréttisstofu komi í stað þeirrar heimildar sem stofan hefur samkvæmt gildandi lögum um að fylgja eftir álitum kærunefndar fyrir almennum dómstólum við nánar tilteknar aðstæður ellefu núll sjö þrjátíu og fimm samhliða eflingu kærunefnda jafnréttismála er jafnframt gert ráð fyrir að jafnréttisstofa hafi það verkefni að leita sátta í ágreiningsmálum sem stofunni berast og varða ákvæði laganna er kærunefndinni heimilt að höfðu samráði við málshefjanda að senda mál til sáttameðferðar hjá jafnréttisstofu rétt þykir að leggja til slíka málsmeðferð enda má gera ráð fyrir að í einhverjum tilvikum geti það leitt til skjótari niðurstöðu án þess að rýra rétt málshefjanda verður að teljast mikilvægt að veita aðilum máls kost á því að leita sátta í málum sín á milli á grundvelli laganna með atbeina stjórnvalds

ég hef lengi verið talsmaður þess hér á þinginu að afnema beri svokallaða samningsbundna launaleynd mér er það því mikilvægt að geta kynnt hér frumvarp sem ætlað er að tryggja launafólki þann rétt að geta ávallt skýrt frá launakjörum sínum ef það kýs að gera það ég tel það mikilvægt skref til að útrýma kynbundnum launamun það er mat margra að launamisrétti þrífist mjög vel í skjóli launaleyndar enda komast þá stjórnendur eða aðrir þeir sem ákvarða launin hjá óþægilegum útskýringum á hugsanlegum launamun milli karla og kvenna á vinnustaðnum staðið jafnvel keikir út á við og fullyrt að kynbundinn launamunur sé ekki innan fyrirtækis þeirra enda eiga þeir ekki á hættu að starfsfólk þeirra upplýsi um launakjör sín þar sem um væri að ræða brot á ráðningarsamningi þess það er hins vegar deginum ljósara að sá munur sem kannanirnar mæla á launum karla og kvenna á íslenskum vinnumarkaði liggur ekki síst í launaleyndinni í ýmsum kaupaukum og duldum greiðslum sem ekki koma upp á yfirborðið og það viljum við uppræta það hefur jafnframt verið skoðun mín að hið opinbera skuli ganga á undan með góðu fordæmi við að koma á jafnrétti kynjanna þar á ég bæði við sem vinnuveitandi og stefnumótandi aðili á svo mörgum sviðum í því efni tel ég mikilvægt að byrja á stjórnarráðinu sjálfu því það er ólíðandi að forstöðumenn opinberra stofnana eða forráðamenn ráðuneyta séu að mismuna konum og körlum í launum og brjóta þannig jafnréttislög ég legg því mikla áherslu á að innan sérhvers ráðuneytis starfi sérstakur jafnréttisfulltrúi sem hafi sérþekkingu á jafnréttismálum

verði jafnframt tryggt fjármagn til að tryggja stöðu jafnréttisfulltrúa ráðuneytanna hvort sem það verður gert með fjölgun stöðugilda eða breytingum á starfshlutföllum þeirra sem fyrir eru til hækkunar jafnréttisfulltrúum er meðal annars ætlað að vinna að kynjasamþættingu á málefnasviði hlutaðeigandi ráðuneytis en kveðið er nánar um þá skyldu stjórnvalda í frumvarpi þessu þetta er þýðingarmikið atriði svo tryggja megi jafnrétti kynjanna í íslensku samfélagi en mikilvægt er að kynjasjónarmiða sé gætt við alla stefnumótun og áætlanagerð innan stjórnsýslunnar og þá ekki hvað síst við gerð fjárlaga á þessum sviðum þurfum við að taka okkur verulega á og tel ég að þetta ákvæði geti verið grunnurinn að því starfi sem fram undan er til að ná fram markmiðum frumvarpsins að þessu leyti liður í þeim aðgerðum er meðal annars að tryggja enn frekar en áður jafnara kynjahlutfall þeirra sem koma að stefnumótun og ýmiss konar undirbúningsvinnu eða ákvörðunum sem teknar eru á vegum stjórnvalda og varða daglegt líf okkar flestra þar á ég við kynjahlutföllin í nefndum ráðum og stjórnum á vegum hins opinbera

kynjahlutfallið í nefndum ráðum og stjórnum hjá hinu opinbera hefur verið um þrjátíu og tvö prósent konur og sextíu og átta prósent karlar síðastliðið ár þessar tölur segja hins vegar ekki alla söguna þar sem sum ráðuneytanna standa sig mjög vel og hafa náð settum markmiðum á meðan önnur eru enn með karlana í miklu meiri hluta innan sinna vébanda og eru dæmi þess að karlar séu allt að níutíu og fimm prósent nefndarmanna ég geri mér grein fyrir að þetta breytist ekki yfir nótt en ráðherrar og aðrir skipunaraðilar verði að setja sér markmið og fylgja þeim markvisst eftir svo árangur megi nást í þessum efnum

og það hjá hinu opinbera hin dæmin varða kynbundinn launamun og gerð jafnréttisáætlana þess vegna legg ég til að þetta ákvæði laganna verði styrkt enn frekar en verið hefur meðal annars með því að leggja til að tilnefningaraðilar tilnefni ávallt bæði karl og konu þegar óskað er tilnefningar í opinberar nefndir ráð og stjórnir það er svo sem óþarfi að fjölyrða um það hér en að sjálfsögðu mælist ég til þess að tilnefningaraðilar virði þetta ákvæði verði það óbreytt að lögum enn fremur er lagt til breytt hlutverk jafnréttisráðs gert er ráð fyrir að ráðist verði í nánari tengslum við jafnréttisstofu en verið hefur í tíð gildandi laga og verði ráðgefandi bæði við félagsmálaráðherra og framkvæmdastjóra jafnréttisstofu er við það miðað að ráðið fjalli ekki eingöngu um málefni vinnumarkaðarins enda þótt þar sé enn þá víða pottur brotinn þegar kemur að jafnrétti kynjanna heldur fjalli um jafnréttismálin í víðara samhengi þess vegna þótti mikilvægt að fulltrúar fleiri hópa ættu sæti í jafnréttisráði og þá sérstaklega fulltrúar þeirra samtaka sem hafa látið sig varða málefni kvenna er sæta kynbundnu ofbeldi það er jafnframt nýmæli í þessu frumvarpi að jafnréttisstofa vinni að forvörnum gegn kynbundnu ofbeldi í samstarfi við önnur stjórnvöld og samtök er sinna slíkum forvörnum sérstaklega

við verðum jafnframt að gæta þess að jafnréttisumræða nái til sem flestra landsmanna og að flestir sjái sér fært að taka virkan þátt í umræðunni um þessi mikilvægu mál sem varða hagsmuni okkar allra er því lagt til að boðað verði reglulega til sérstaks jafnréttisþings þar sem ætlunin er að skapa þeim sem vilja fjalla um jafnrétti sérstakan vettvang er gert ráð fyrir að félagsmálaráðherra leggi fram skýrslu sína um stöðu og þróun jafnréttismála við upphaf þingsins og getur hún þá orðið grunnur að gagnlegum umræðum um hver raunveruleg staða jafnréttismála er hverju sinni þá vil ég jafnframt vekja athygli á því að gert er ráð fyrir í kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins að frumvarp þetta leiði til þrjátíu og þrjú til þrjátíu og sjö milljónir króna útgjalda fyrir ríkissjóð á ári auk þeirra fjármuna sem ætlaðir eru til að styrkja stöðu jafnréttisfulltrúa ráðuneytanna eða í heild um sextíu milljónir króna er þetta til marks um það að hugur fylgir hér máli og er okkur full alvara með þeim breytingum sem lagðar eru til með frumvarpinu til samanburðar má benda á að við framlagningu fyrri frumvarpa um þessi mál hefur verið gert ráð fyrir innan við eina milljón króna aukningu á útgjöldum fyrir ríkissjóð en hér er gert ráð fyrir sextíu milljónir króna útgjaldaaukningu virðulegi forseti ég bind miklar vonir við að efni þessa frumvarps komi til með að flytja okkur áfram veginn í átt að jafnrétti kynjanna þau lög sem hafa verið í gildi fram til þessa hafa ekki skilað fullnægjandi árangri enda þótt

í þessari baráttu sem ég tel að nýmæli þessa frumvarps hafi fram á að bjóða ég legg því mikla áherslu á að frumvarp þetta fái hér málefnalega umræðu og hljóti afgreiðslu sem allra fyrst á þessu þingi að lokinni umræðunni legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur félags og tryggingamálanefndar